Slično se dogodilo s Turskom kojoj smo dugo obećavali članstvo oko kojeg nikad nije postignut konsenzus unutar Europske unije. Želimo li biti iskreni i temeljiti odnose s ovom regijom na čvrstim temeljima, ne smijemo ignorirati da se u jednoj, sada državi članici Unije, vodio obrambeni rat, a agresor je bila država koja pretendira na članstvo u Europskoj uniji. Nadam se da Komisija i Vijeće neće zatvarati oči pred činjenicom da ta država nije ispunila niti jedno od danih obećanja iz čega je više nego očigledno da ne želi usvojiti europske vrijednosti, ne želi provesti nužne reforme i prema tome još ne može ni postati članica Europske unije.